forseti íslands gjörir kunnugt að ég að tilskildu samþykki alþingis veiti forsætisráðherra umboð til að fresta fundum alþingis hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþings frá sextánda september tvö þúsund og ellefu eða síðar ef nauðsyn krefur til fyrsta október tvö þúsund og ellefu gjört í reykjavík sextánda september tvö þúsund og ellefu ólafur ragnar grímsson jóhanna sigurðardóttir forsetabréf um frestun á fundum alþingis samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis alþingis lýsi ég hér með yfir því að fundum hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþings er frestað ég óska háttvirtum alþingismönnum starfsmönnum þingsins svo og landsmönnum öllum allra heilla